Nuevos actores han aparecido en un cierto desorden mundial y seguro que ahora, al revisar nuestra próxima etapa, debemos tener en cuenta tres objetivos fundamentales.

Muchos de los actores del grupo ACP son hoy relevantes en el mundo multipolar, y la Unión Europea comparte con ellos objetivos estratégicos en esa ordenación del mundo. En segundo lugar, contribuir al desarrollo económico de muchos de esos países, la mayoría de los cuales están en situación de pobreza y necesitan inversiones, necesitan capacidad de ofrecer oportunidades a sus ciudadanos. En tercer lugar, cooperar con ellos para el cumplimiento de los objetivos sostenibles de desarrollo. Juntos somos más de la mitad de las Naciones Unidas y juntos podemos avanzar, reduciendo la pobreza y, si lo hacemos, habremos avanzado mucho en el conjunto del mundo. Desde luego, nosotros pedimos una mayor presencia del control parlamentario en la implementación del nuevo Acuerdo de Cotonú queremos mantener la estructura de la ACP, pero al mismo tiempo dar un relieve a la integración regional dentro de su campo queremos incrementar la rendición de cuentas y hay dos puntos fundamentales a los que quiero referirme. El más importante es que no podemos condicionar la cooperación con estos países a que cumplan nuestras exigencias respecto de las políticas de migración. Nosotros tenemos que luchar contra la pobreza, y eso significa no condicionar nuestra ayuda. El segundo elemento, desde luego, es respetar los derechos humanos y convertirlos en el eje de nuestra cooperación.